Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, lors du référendum d'autodétermination du Sud Soudan, ce qui m'a marquée avant tout, c'était l'enthousiasme, la joie, l'exultation même des populations.

Pour une fois, après plus de vingt ans de guerre, ils avaient le sentiment que ce qu'ils avaient à dire serait entendu. Six millions de Sud Soudanais, il ne faut pas les décevoir mais il ne faut pas non plus oublier les habitants du Nord. Il est important que, dans l'élan démocratique déterminé par les résultats du référendum, les négociations soient les plus transparentes possibles pour assurer une base solide au futur développement, d'une part de chacun des deux nouveaux États, d'autre part des relations entre eux et, enfin, des relations de la communauté internationale avec les deux. La viabilité et la stabilité du Nord et du Sud sont primordiales. Il est crucial que les questions irrésolues jusqu'alors trouvent enfin une solution. Je parle ici du problème de la citoyenneté, du partage de la dette et des revenus du pétrole ou encore de la difficile question des frontières non délimitées. D'autre part, les référendums dans les régions d'Abyei, du Sud Kordofan et du Nil bleu doivent avoir lieu et ce dans le cadre de l'accord de paix global.

Abyei ne doit pas atteindre un point de non retour qui viendrait faire capoter plus de six années de négociations. Les tensions se transformant en conflit ouvert risquent d'occulter l'indépendance du Sud Soudan et de replonger la région dans le chaos. Mais Abyei ne doit pas faire oublier ce qui se passe au Darfour. À ce titre, il est nécessaire de prendre en compte les conclusions de la conférence de Doha, comme vous venez de le dire, Monsieur le Commissaire, et de ne pas perdre de vue la nécessité permanente d'assurer l'acheminement de l'aide humanitaire et la sécurité du personnel. Des négociations transparentes sont le gage de deux États viables. De même, l'arrêt des violences et la bonne coopération entre les deux États, voilà le cadre je le rappelle déjà dessiné par le déroulement du référendum. Il est important que cela continue pour que la volonté politique des deux États et de la communauté internationale puisse réellement se transformer en réels projets de développement pour les citoyens des deux pays.